Pentru ca autoritățile naționale să coopereze pentru combaterea criminalității transfrontaliere este nevoie, în primul rând, de armonizarea canalelor de informare dintre statele membre și, desigur sunt de acord cu colegul meu de standarde comune în statele membre. Ca raportor al Regulamentului Eurodac, știu cum funcționează instrumentele pentru schimbul de informații dintre statele membre. Baza de date Eurodac este vorba de amprente permite accesul la informație al autorităților naționale pentru prevenirea unor infracțiuni foarte grave și a terorismului, pentru identificarea autorilor, martorilor sau victimelor. Investigatorii pot verifica dacă rețele de crimă organizată sau mișcări teroriste încearcă să și introducă membrii pe teritoriul Uniunii Europene sub identități false, pentru a le permite șederea legală pe teritoriul Uniunii și, eventual, comiterea de infracțiuni grave. De aceea, susțin că accesul la aceste date este foarte util în lupta împotriva crimei transfrontaliere. Dar statele membre nu pot să aibă acces la baza de date Eurodac dacă nu caută mai întâi informațiile într o altă bază de date, respectiv Prüm, care acum funcționează numai în 11 state membre, ceea ce reduce accesul la informațiile din cele două sisteme, Eurodac și Prüm. Statele membre care nu au implementat încă decizia Prüm trebuie să o facă cât mai repede și să pună în practică astfel cerințele Comisiei Europene pentru a putea folosi informațiile care sunt esențiale în lupta împotriva criminalității transfrontaliere.